Conform estimărilor Green Peace acest accident este mult mai grav decât cel petrecut la Baia Mare în anul 2000. Precizez că atunci nu s au înregistrat pierderi de vieți omenești, iar efectele în timp au fost relativ reduse. Cu toate acestea, europarlamentari din Ungaria au inițiat o rezoluție prin care au cerut interzicerea mineritului pe bază de cianuri, fără a prezenta o alternativă, cu unicul scop de a bloca proiectul minier Roșia Montana. Constatăm cu regret că, după zece ani, în Europa, încă există riscuri majore pentru siguranța oamenilor și a mediului înconjurător. Această situație este urmarea faptului că reglementările în domeniul protecției mediului și al prevenirii dezastrelor nu sunt suficiente sau nu sunt implementate corespunzător.

Remarcăm că nămolul roșu, de tipul celui care a produs accidentul de la Kolontar, nu este catalogat drept deșeu periculos.